Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, il tema della partecipazione delle persone con disabilità alle elezioni europee è di grande importanza. Ma c'è ancora tanto da fare per rendere effettivi i diritti di chi è stato meno fortunato ed è affetto da una disabilità. Al di là delle dichiarazioni di principio, servono azioni concrete, altrimenti si rischia che i diritti sanciti dalle costituzioni dei vari Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rimangano lettera morta. Tutti i cittadini sono uguali e hanno pari dignità. Colgo quest'occasione per lanciare una proposta essendomi occupata di democrazia elettronica e dell'uso degli strumenti digitali, credo che i tempi siano maturi per implementare forme di partecipazione elettronica, come per esempio il voto online, che agevolerebbero grandemente la partecipazione politica delle persone affette da disabilità. A questo riguardo mi chiedo se la Commissione ha già predisposto delle iniziative concrete che vanno in questa direzione, magari prendendo spunto da alcuni Stati membri che sono particolarmente all'avanguardia, come ad esempio l'Estonia. Sono convinta che l'utilizzo degli strumenti elettronici possa essere un elemento di aiuto per chi voglia partecipare attivamente alla vita politica e sia affetto da una disabilità. Le elezioni europee del prossimo anno rappresentano un'occasione da non sprecare per l'Unione europea, per dimostrare che la garanzia e l'implementazione effettiva dei diritti delle persone con disabilità costituiscano una priorità.